Monsieur le Président, bonjour à chacune et chacun d'entre vous, Madame la Ministre, merci de me permettre aux côtés du président Juncker et en complément de ce qu'il a dit très clairement de revenir dans cette brève intervention sur les 2 points clés de nos discussions actuelles avec les Britanniques, la question de l'Irlande et de l'Irlande du Nord, et aussi celle de la relation future, qui est au moins aussi importante puisqu'il faudra reconstruire d'une autre manière un partenariat avec ce grand pays ami, allié, voisin que restera le Royaume Uni. Le président Juncker a rappelé que la demande fondamentale du gouvernement britannique Johnson, c'est la suppression du backstop ou à tout le moins son remplacement.

Et pourquoi, Mesdames et Messieurs les députés, ce sujet est il aussi fondamental pour nous tous? Simplement et gravement parce que c'est en Irlande que le Brexit crée le plus de problèmes. C'est en Irlande que le Brexit comporte le plus de risques. C'est le seul endroit où le Royaume Uni a une frontière terrestre avec l'Union européenne. Il existe une situation politique spécifique que nous savons bien, liée à une histoire souvent tragique, une situation spécifique aujourd'hui avec le Good Friday Agreement dont le Royaume Uni et l'Irlande, notamment, sont les garants. La raison de notre insistance sur ce point, comme l'a dit Jean Claude Juncker, elle n'est pas idéologique, elle ne l'a jamais été. Elle est totalement pragmatique il s'agit, à travers ce qu'on appelle le backstop d'avoir un filet de sécurité, une sorte d'assurance qui nous permette de préserver en toutes circonstances ces trois exigences rappelées par le président de la commission.

Nous devons préserver l'intégrité du marché unique, de notre marché unique, et enfin, nous voulons maintenir le all island economy la coopération Nord Sud, encadrée dans le Good Friday Agreement Je rappelle d'ailleurs que l'exercice de mapping que nous avons fait avec les autorités britanniques montre combien cette coopération Nord Sud est encadrée par le droit, soutenue par les politiques et par les budgets européens depuis le début. Le nouveau gouvernement du Royaume Uni nous a donc, et encore ce lundi à Luxembourg, expliqué les dispositions du backstop qu'il n'aime pas. Ça ne suffit pas de nous expliquer pourquoi il faudrait supprimer le backstop Nous de notre côté, simplement et sérieusement, nous avons besoin de solutions juridiquement opérationnelles dans l'accord de retrait pour répondre précisément à chacun des problèmes, pour prévenir chacun des risques que crée le Brexit. Et c'est sur ces objectifs que nous nous étions mis d'accord clairement avec le gouvernement de Theresa May. Je prends juste un exemple concret, que je peux connaître assez bien pour avoir été il y a quelques années ministre de l'Agriculture et de la pêche. Mesdames et Messieurs les députés, tout animal vivant, tout produit, notamment tout aliment, qui arrive en Irlande du Nord en provenance de Grande Bretagne entre non seulement sur l'île d'Irlande, sur le marché irlandais, mais entre dans le marché polonais, luxembourgeois, allemand ou danois, mécaniquement, immédiatement. Et nous devons exercer un contrôle, pour protéger les consommateurs, préserver la sécurité alimentaire, prévenir tout risque de maladie animale. Nous n'avons pas la mémoire courte et c'est l'intérêt aussi des citoyens et des consommateurs d'Irlande du Nord, comme ceux de toute l'île, aussi bien que des consommateurs du reste du Royaume Uni. Il y a donc derrière ce backstop, je le dis calmement et à nouveau, des garanties très concrètes dont nous avons besoin et dont tous les citoyens, sur l'île d'Irlande, ont besoin pour la paix et la stabilité, pour la vie et la relation économique quotidienne sur l'île et naturellement, je le redis, pour la santé

Voilà à quoi servent aussi les contrôles à chacune des frontières extérieures du marché unique et que nous devons assurer en toute hypothèse. J'entends bien, nous entendons bien aussi les questions, les remarques du premier ministre britannique sur le caractère démocratique ou non démocratique du backstop C'est évidemment au gouvernement britannique lui même, de s'assurer du soutien des institutions nord irlandaises sur l'accord de retrait qu'il signerait au nom de tout le Royaume Uni. Nous avons déjà prévu plusieurs dispositions dans l'accord de retrait, notamment sur l'implication de ses institutions et des différents comités dans la mise en oeuvre du backstop si un jour il devait être activé. Sur cette question comme sur les autres, je redis, après le président Juncker, que nous restons disponibles pour écouter toute proposition britannique, y travailler jour et nuit, dès l'instant où cette proposition apporterait du progrès. L'autre sujet clé, et je termine sur ce point, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est celui de notre ambition commune pour la relation future de ce que nous avons appelé le partenariat stratégique que nous devons construire ou reconstruire avec le Royaume Uni, après le Brexit. C'est l'objet du deuxième document à côté du traité sur le retrait, qu'on appelle la déclaration politique, qui a été agréé avec le Royaume Uni en novembre dernier et qui ouvre la voie à ce partenariat très large en matière de coopération économique, coopération sectorielle, coopération judiciaire et policière, coopération en matière de défense, de politique étrangère. Dans son volet économique, ce partenariat prend comme point de départ un accord de libre échange mais il laisse dans le texte actuel la porte ouverte à davantage d'ambition s'il y a une volonté commune. Et nous avons évidemment cette volonté d'être le plus ambitieux possible avec le Royaume Uni dans notre relation économique future, par exemple à travers une union douanière.

Là aussi, Mesdames et Messieurs les députés, je reconnais que c'est une expression assez technique que celle de level playing field Il y a derrière cette expression des réalités humaines, sociales, territoriales et un choix de société que le Royaume Uni devra faire sur l'équilibre nécessaire entre le bon niveau de régulation et le marché économique.

Mesdames et Messieurs, avec un grand pays si proche, important comme le Royaume Uni, qui réalise un peu plus de la moitié de son commerce avec nous, avec le marché unique, un partenariat économique ambitieux exige un socle de règles du jeu communes. Dès lors, je veux le dire pour que les choses soient claires pour tout le monde, Mesdames et Messieurs les députés, pour tout le monde, le niveau d'ambition d'un futur accord de libre échange que nous devrons négocier en toute hypothèse et conclure avec le Royaume Uni, ce niveau d'ambition dépendra clairement des garanties que nous aurons ensemble mises sur le papier en matière sociale, environnementale, en matière de concurrence ou en matière d'aides d'État. Mesdames et Messieurs les députés, j'ai voulu parler de ces deux sujets qui sont actuellement en discussion avec le gouvernement de Boris Johnson. Cela dit, nous ne perdons pas la vue d'ensemble. Je veux rappeler simplement pour conclure pourquoi nous avons voulu depuis le départ un retrait ordonné du Royaume Uni, qui vaut beaucoup mieux qu'un no deal, et nous savons de quoi il est question quand on parle de no deal, et je recommande que chacun ne sous estime pas les conséquences pour le Royaume Uni, évidemment d'abord, et aussi pour nous, d'une absence d'accord.

Nous voulons sécuriser l'avenir pour les porteurs de projets qui bénéficient de fonds européens sur les territoires.

Si le Royaume Uni sort sans accord, Mesdames et Messieurs les députés, je veux rappeler que toutes ces questions ne disparaissent pas. Nous les avons réglées dans l'accord de retrait, mais s'il n'y a pas d'accord de retrait, toutes ces questions sont là. La question de la sécurité des citoyens, de la paix en Irlande, de la protection du marché intérieur en Irlande, comme celle du budget et nous devrons les régler en toute hypothèse, préalablement à un futur partenariat avec le Royaume Uni. Les conséquences du Brexit ne sont pas théoriques. Vous m'avez souvent entendu dire ici dans cet hémicycle qu'elles étaient innombrables et souvent sous estimées sur le plan humain et social, sur le plan financier et budgétaire, sur le plan juridique et technique. Elles sont considérables, et vous l'avez souvent rappelé, comme vous le faites à nouveau dans votre résolution aujourd'hui. Près de 3 ans après le référendum britannique, Mesdames et Messieurs, il ne s'agit certainement pas de faire semblant de négocier. Il est de notre responsabilité de poursuivre ce processus avec de la détermination, avec de la sincérité.

Nous continuerons de le faire en dialogue et en toute transparence avec votre Brexit steering group que je remercie, et avec l'ensemble des groupes et des commissions de votre Parlement.